Madame la Présidente, je salue le rapport de Mme Dati dans sa forme actuelle, qui est une bonne synthèse de ses propositions initiales et des propositions, des ajouts, des ajustements des groupes politiques. C'est une excellente base de travail pour lutter contre la radicalisation. Cela dit, Madame la Présidente, je voudrais profiter de l'occasion pour dire quelques mots plus personnels. Je suis belge et vous savez que notre pays vit pour l'instant un moment particulièrement difficile et nous apprécions beaucoup la solidarité des autres pays européens. Mais je suis, je dois vous le dire, quelque peu excédé par ce que je lis et ce que j'entends à propos de mon pays et, en particulier, de la commune de Molenbeek. Je reconnais les faiblesses de mon pays, je reconnais même ses fautes, en particulier à Molenbeek et pas seulement dans cette commune, mais il ne faut pas faire de la seule commune de Molenbeek le centre unique européen de production de djihadistes. L'auteur du seul attentat qui a été commis à ce jour sur le territoire belge n'était pas un citoyen de Molenbeek, c'était un ressortissant français. Les gens qui ont commis les attentats de Paris, deux ou trois d'entre eux, en tout cas, ne viennent pas de Molenbeek, ils viennent de Syrie et ont d'autres nationalités.